Signor Presidente, onorevoli colleghi, globalmente l'obiettivo è quello di debellare l'epidemia HIV entro il 2012, ma questo obiettivo non verrà mai raggiunto se non si affrontano i problemi africani, soprattutto dell'Africa centrale e occidentale. In queste zone bisogna accelerare l'accesso al trattamento antiretrovirale salvavita, perché la copertura raggiunge meno di un terzo della popolazione che ne ha bisogno attualmente.

Di questi, 23 sono africani. Ma abbiamo un problema anche in Europa in Italia, che è al dodicesimo posto in Europa per nuove diagnosi, evidentemente c'è un problema.

Pertanto, è fondamentale avviare misure speciali di prevenzione ma anche attivare nuove linee di investimento. Bisogna tener conto che nei paesi a basso e medio reddito il prezzo dei farmaci può raggiungere fino a 80 volte il prezzo di riferimento internazionale. In questi paesi sussiste una scarsissima disponibilità nel settore pubblico, mentre vi è una grande disponibilità nel settore privato, dove i prezzi sono molto più elevati, rendendosi così inaccessibili a enormi fette di popolazione. Abbiamo un problema di accesso ai farmaci, alle medicine, in Africa e, al tempo stesso, abbiamo un problema di eccesso di medicine nei paesi ricchi. Abbiamo soprattutto un eccesso di concentrazione nella produzione industriale dei farmaci, che è tutta nelle mani di pochissime case farmaceutiche che hanno il potere di decidere il prezzo, il potere di fissare le regole per i diritti di proprietà intellettuale e il potere di favorire le innovazioni incrementali anziché la vera ricerca. Evidentemente il virus HIV non è abbastanza interessante economicamente per queste case farmaceutiche e questo per noi è scandaloso.